virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um þjóðfána íslendinga í þingsal alþingis nefndin hefur fjallað um þetta mál og leggur til að tillagan verði samþykkt en í henni er gerð tillaga um að þjóðfána íslendinga verði komið fyrir í þingsal alþingis í greinargerð með tillögunni er enn fremur lagt til að fánanum verði komið fyrir þannig að hann verði sýnilegur við eða nærri forsetastól

og ætla hér að gera í mjög stuttu máli grein fyrir honum hann byggir í fyrsta lagi á því að nefndin tók þetta mál til mjög lauslegrar umfjöllunar og ég hefði kosið að nefndin hefði getað gefið sér betri tíma til að fara ofan í þetta mál það lá fyrir myndræn hugmynd af því hvernig hægt væri að koma þingfánanum fyrir hér í þingsal en ég fyrir mitt leyti á svona enn eftir að sannfærast um að það sé heppilegt set því þann fyrirvara við minn stuðning við þetta mál að það geti fengist viðunandi niðurstaða í það að finna þjóðfánanum heppilegan stað hérna í þingsalnum að öðru leyti velti ég því fyrir mér hvort heppilegt hefði verið að stilla þessu máli hér fram sem þingmáli ef til vill hefði farið betur á því að málið hefði komið til skoðunar að frumkvæði forsætisnefndar